Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous avez procédé à un vote sur le rapport Caspary, et l'amendement notamment proposé par mon groupe a été rejeté.